Monsieur le Président, Monsieur le Président en exercice du Conseil, Monsieur le Commissaire, cela fait maintenant plus de trois ans que le débat autour du plan d'aide aux plus démunis se trouve désespérément enlisé au Conseil.

Elle est d'autant moins acceptable que l'arrêt de mort de ce plan est prononcé au moment même où notre continent connaît une crise économique et sociale d'une violence sans précédent, qui plonge dans la tourmente tant de nos concitoyens. Il est des symboles qui construisent l'Europe et d'autres qui la fragilisent dangereusement. Veillons à ne pas détruire, aujourd'hui, ce qui a été patiemment bâti hier, surtout au moment où les difficultés que nous connaissons semblent distendre les liens qui unissent nos États et poussent les peuples à des sentiments nationalistes qui tournent le dos à l'Europe. Rétablir le chacun pour soi comme réflexe normal et acceptable ne correspond pas à ma conception de l'Europe et ce n'est pas, non plus, celle du groupe démocrate chrétien auquel j'appartiens. Nos peuples méritent mieux! Ils méritent l'Europe que nous construisons ensemble depuis plus de cinquante ans, mais une Europe qui ne se résume pas à une simple entente économique. Elle incarne au contraire des valeurs qu'il nous faut, plus que jamais, embrasser, des valeurs qui placent l'homme au centre des préoccupations politiques. Il est impératif de sortir, aujourd'hui, des débats juridiques stériles, pour prendre des décisions politiques justes et responsables.

La véritable question est, désormais, de savoir quelle est notre conception commune de l'Europe et de son avenir. Ma conviction est que son destin ne passera, en aucun cas, par une renationalisation complète ou partielle de l'aide alimentaire, fût ce symboliquement. Ne nous y trompons pas, ce n'est qu'ensemble que nous parviendrons à relever les immenses défis qui sont aujourd'hui face à nous. Ce n'est qu'ensemble, et en nous montrant unis et solidaires que, sur notre continent, nous conserverons demain les moyens d'assurer un horizon de prospérité à l'ensemble de nos concitoyens.